Pero por supuesto que para mí todas las víctimas tienen que tener el mismo apoyo. Todas las víctimas, sin excepción.